virðulegi forseti ég kem hér öðru sinni með fyrirspurn sem ég vil leggja fyrir hæstvirtan samgönguráðherra þessi fyrirspurn hljóðar svo með leyfi forseta telur ráðherra ásættanlegt að strætisvagnar fari milli akraness og reykjavíkur fullskipaðir fólki þannig að farþegar standi jafnvel í vögnunum á leiðinni ég vil taka það skýrt fram í upphafi míns máls að með þessari fyrirspurn er ég hvergi að kasta neinni rýrð á það fyrirtæki sem hefur stundað rekstur strætisvagna milli akraness og reykjavíkur né þá sem hafa starfað að þeim rekstri meðal annars sem bílstjórar alls ekki það fólk hefur allt saman staðið sig ákaflega vel á öllum sviðum bara svo það sé alveg á hreinu hins vegar taldi ég rétt að vekja athygli á þessu í þingsölum vegna þess að við vitum það að samkvæmt lögum er ekkert sem bannar það að fólk standi í strætisvögnum þessar ferðir fara á milli akraness og reykjavíkur um þjóðvegakerfi landsins

ég tel að þarna sé náttúrlega augljós slysahætta fólk sé að standa í strætisvögnum sem eru að keyra um fjölfarinn þjóðveg eins og vesturlandsveginn milli akraness og reykjavíkur sem oft og tíðum hefur reynst varasamur bæði með tilliti til veðurs en líka með tilliti til umferðar að fólk standi í þessum vögnum á þessari leið þessir vagnar eru náttúrlega að aka á töluverðum hraða eins og sá hraði sem umferðin er á sem fer um þennan veg þannig að þarna gæti náttúrlega farið illa ef eitthvað mundi út af bera við vitum það að í sumum tilfellum og sérstaklega þegar umferðin er mikil eða margir farþegar eru þá er það þannig að fólk er að standa í vögnunum á þessari leið og þess vegna taldi ég eins og ég sagði áðan rétt að bera fram þessa fyrirspurn það er hvort ráðherra telji ásættanlegt að það fari strætisvagnar þarna á milli fullskipaðir fólki þannig að farþegar standi jafnvel í vögnum á leiðinni er til að mynda tímabært fyrir okkur sem erum á löggjafarþinginu að hugleiða hvort það ætti til að mynda að setja einhver lög eða lagabókstaf sem hreinlega gerði það að verkum að það væri bannað að fólk væri standandi í strætisvögnum sem eru að fara um hluta af þjóðvegakerfi landsmanna